flyt hér þingsályktunartillögu um undirbúning að stofnun björgunarskóla sameinuðu þjóðanna á íslandi meðflutningsmenn mínir á þessu máli eru háttvirtir þingmenn arndís soffía sigurðardóttir þuríður backman lilja rafney magnúsdóttir og árni þór sigurðsson tillaga sama efnis var flutt á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en var ekki afgreidd en hún er nú endurflutt lítið breytt með tillögunni er lagt til að dómsmála og mannréttindaráðherra nú innanríkisráðherra í samvinnu við utanríkisráðherra verði falið að skipa starfshóp sem vinni að undirbúningi stofnunar björgunarskóla sameinuðu þjóðanna og lagt til að starfshópurinn skili ráðherra tillögum eigi síðar en fyrsta desember tvö þúsund og ellefu ástæða flutnings tillögu sem þessarar er að það er fyrir á íslandi mikil þekking á björgunarmálum bæði hjá opinberum aðilum og félagasamtökum eins og sviði þekkjum frú forseti er náttúra og allar aðstæður hér á íslandi þannig að óvíða í heiminum er að finna jafn fjölbreytilegar aðstæður bæði til æfinga og þátttöku í raunverulegum björgunarverkefnum þannig hafa íslenskir björgunarmenn reynslu af björgun úr sjávarháska eru vanir að takast á við foráttuveður á landi snjóflóð jarðskjálfta björgun af jökli umfangsmiklar leitir á erfiðum landsvæðum og svo framvegis og svo framvegis þá hefur einnig skapast í landinu mikil þekking á viðbrögðum við eldgosum líkt og sýndi sig í tengslum við eldgosin í eyjafjallajökli á síðasta ári og flóðum þeim tengdum íslenskar björgunarsveitir hafa einnig getið sér gott orð á alþjóðavettvangi þess er skemmst er að minnast að íslenska rústabjörgunarsveitin sem heitir ice sar tók þátt í björgunarverkefni á haítí á síðasta ári við góðan orðstír og íslenskar sveitir hafa tekið þátt í fleiri slíkum verkefnum slysavarnafélagið landsbjörg hefur frá árinu nítján hundruð níutíu og níu tekið þátt í samræmingarstarfi sameinuðu þjóðanna og rekið alþjóðabjörgunarsveit félagsins sem var stofnuð með samkomulagi milli landsbjargar utanríkisráðuneytis og dómsmálaráðuneytis hægt yrði að byggja á þeirri dýrmætu reynslu og þekkingu sem til er á grundvelli þeirra sambanda sem þegar hefur verið stofnað til tengingin við háskóla sameinuðu þjóðanna byggir á því að hér á landi eru nokkrar námsstofnanir innan háskóla sameinuðu þjóðanna sem hafa verið starfræktar fyrir nemendur frá þróunarríkjum þar sem boðið er upp á nám á sviðum þar sem íslendingar hafi náð miklum árangri háskóli sameinuðu þjóðanna var stofnaður árið nítján hundruð sjötíu og fimm og hefur höfuðstöðvar í tókíó enda þótt starfsemi hinna ýmsu deilda og undirstofnana skólans sé dreifð um heim allan markmið skólans er einkum að aðstoða þróunarlönd á ólíkum fjölbreytilegum sviðum en einnig í öðrum verkefnum hér á landi hefur jarðhitaskóli háskóla sameinuðu þjóðanna verið starfandi frá nítján hundruð sjötíu og níu hér er starfandi sjávarútvegsskóli sameinuðu þjóðanna sem hóf hér störf nítján hundruð níutíu og átta og haustið tvö þúsund og níu hóf göngu sína jafnréttisskólinn sem einnig er starfræktur í tengslum við sömu stofnun við nám í björgunarskóla sameinuðu þjóðanna mætti leggja áherslu á verklega og bóklega þætti hvort heldur væri sem vettvangsvinnu þátttöku í raunverulegum aðgerðum á vettvangi fyrirlestrum verkefnaskilum áætlanagerð og svo framvegis þá væri einnig hægt að gera ráð fyrir rannsóknar og þróunarvinnu á sviði björgunarmála en líkt gæti einmitt skipt verulega miklu máli það má til gamans geta þess frú forseti að fyrir sjö árum birti fyrsti flutningsmaður þessarar tillögu blaðagrein undir nafninu björgunarskóli sameinuðu þjóðanna sem raunar er birt sem fylgiskjal með þessari tillögu þar var reifuð hugmyndin um slíkan skóla sem mætti til að mynda reka í keflavík og nýta þau mannvirki sem eru á keflavíkurflugvelli eftir brottför bandaríkjahers við undirbúning og skipulagningu slíks verkefnis væri rétt að sækjast eftir samvinnu við stofnanir eins og landhelgisgæsluna almannavarnahluta ríkislögreglustjóra veðurstofuna sjúkrahúsin og háskólastofnanir auk landsbjargar og sjómannasamtakanna síðast en ekki síst væri með stofnun björgunarskóla háskóla sameinuðu þjóðanna á íslandi um að ræða uppbyggilegt framtak til þess að bæta ímynd lands og þjóðar á alþjóðavettvangi og þarft framlag til alþjóðasamstarfs það hefur ekki farið fram hjá neinum frú forseti að atvinnuástand á suðurnesjum hefur verið mikið til umræðu á síðustu misserum og ljóst að þar þarf að grípa til aðgerða dómsmálaráðherra og ríkisstjórnin raunar öll hafa viðrað ýmsar hugmyndir um verkefni þarmeð talið að skoða flutning landhelgisgæslunnar eða einhvern hluta hennar verkefna til suðurnesja og samlegðaráhrifin sem kæmu af skóla eins og þessum væru augljós með stofnun björgunarskóla sameinuðu þjóðanna myndi fjölga störfum á svæðinu og væri ekki vanþörf á auk þess sem þjónusta í kringum skólann yrði væntanlega nokkur það er fyrir á svæðinu mikil þekking á þessu sviði og slíkur skóli yrði eins og ég sagði áðan stoð undir atvinnulífið þar syðra hlutverk þessa starfshóps yrði meðal annars að meta hvaða áhrif stofnun sem þessi gæti haft á atvinnulífið á svæðinu athuga hvernig væri hægt að ganga frá samningum við háskóla sameinuðu þjóðanna um þetta verkefni ég tel að með stofnun slíkrar undirdeildar mundum við renna enn þá styrkari stoðum undir starfsemi sem háskóli sameinuðu þjóðanna hefur hér á íslandi en slíkt er afar mikilvægt við skulum ekki gleyma því að eigi og staðan er í dag fer verulegur og drjúgur hluti af þeirri þróunaraðstoð sem íslendingar veita fram í gegnum þessa stofnanir og á ekki að ófyrirsynju að reyna með einhverju móti að stofna til skóla eins og þessa ég geri ráð fyrir að í umsögnum og umfjöllun nefnda fáist ítarlegri umfjöllun um málið og ég vona að það fái það brautargengi sem það sannarlega á skilið hér á alþingi